frú forseti ég ætla ekki í stuttri ræðu minni hér að fara í neinn umkenningarleik um það hverjum er um að kenna eða hvar ábyrgðin eigi sérstaklega að liggja við stöndum hér frammi fyrir verkefni sem við þurfum að leysa verkefnið er það að við þurfum að tryggja það að sú ákvörðun sem alþingi tók að láta kjósa til stjórnlagaþings standi og að við vinnum vinnuna þannig að ekki falli skuggi á og ekki verði ástæða til að dæma hana ógilda þegar eftir næstu kosningar þess vegna eigum við að ganga úr skugga um það að öll ákvæði laga séu algjörlega uppfyllt og skýr að framkvæmdin verði hnökralaus og svo framvegis og svo framvegis það er nefnilega þannig að ákvörðun um að breyta stjórnarskrá þjóðar er ekki dægurmál og við megum ekki líta svo á að þó að það hafi komið hnökrar á framkvæmdina í þetta skipti að það þýði að þar með sé allt verkefnið upp í loft það er alls ekki þannig frú forseti við eigum ekki að heykjast á því að koma á þessu stjórnlagaþingi og við eigum ekki að líða neinn hringlandahátt í því efni við eigum að standa að þessu eins og við best getum og klára málið lýðræðið kostar og þær tvö hundruð milljónir rúmu sem er ætlað að fari í þetta eru miklir peningar en settir í samhengi við mikilvægið og fyrir framtíð þjóðarinnar getur það varla talist svo að þarna sé um einhverjar verulegar fjárhæðir að ræða við setjum peninga í dægurmál eins og söngvakeppnir og íþróttaleiki og finnst ekkert um það en þegar kemur að stórmálum eins á framtíð heillar þjóðar

þá erum við að velta fyrir okkur peningum mig langar frú forseti að setja þetta í annað samhengi

hundrað tonn er það stór reikningur er það til of mikils mælst ef við setjum það í það samhengi ef við áttum okkur bara á því hversu gríðarlega mikilvægt verkefnið er að það megi kosta eitthvað smávegis hundrað tonn af þorskkvóta er vissulega mjög mikið fyrir litlar útgerðir en fyrir heilt samfélag sem byggir þar að auki tilveru sína á fiskveiðum og nýtingu auðlindanna er það ekki mikið ég hvet því eindregið til þess frú forseti að við tökum okkur saman í andlitinu setjum aðrar